Przyjęto ambitne zadanie ujednolicenia podatku VAT w obszarze gospodarek rozwijających się, nowych technologii, ale także ze szczegółowymi zadaniami. Chcę podkreślić trzy szczególnie konieczność obniżenia kosztu przestrzegania przepisów i złożoności procedur dla firm, obniżenia strat w przychodach państw członkowskich związanych z nieprzestrzeganiem przepisów oraz, po trzecie, zapewnienie, że przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej nie są w niekorzystnej sytuacji wobec przedsiębiorstw spoza Unii Europejskiej.